Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi, lep pozdrav! Centri za za socialno delo izvajajo naloge, ki jim jih ki jim jih predpisuje zakonodaja. Pod njihovo okrilje spadajo tudi socialnovarstvene storitve in druge naloge, če so le te potrebne za odpravljanje socialnih stisk in težav v posameznem okolju. Osnovna naloga centrov za socialno delo je tako reševanje socialne problematike kakor tudi reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupine prebivalstva. Centri za za socialno delo predstavljajo vstopno točko za vsakega državljana kamor se lahko obrne z namenom iskanja pomoči, ko se znajde v osebni stiski. Posebna vrsta osebne stiske je vsekakor primer družinskega nasilja, kjer so pogosto žrtve ženske in otroci. Žrtve nasilja so praviloma ranljivejše skupine. Te v času stiske potrebujejo pomoč, ki jo nudijo strokovnjaki v okviru interventnih služb centrov za socialno delo. Pomembnost intervencijske službe v njihovem delovanju ni bilo zanemarjeno pri reorganizaciji centrov za socialno delo. Reorganizacija centrov vsekakor predstavljajo veliko korak, predstavlja novo organizacijsko strukturo, katere namen je omogočanje boljše dostopnosti in kakovosti storitev za uporabnike. Po novi ureditvi organizacijske strukture imajo sedaj šestnajst centrov za socialno delo in triinšestdeset enot centrov za socialno delo. Enote centrov za socialno delo še vedno omogočajo neposreden dostop uporabnikom, več terenskega dela in lokalne lokalne vpetosti ter so namenjene hitremu reagiranju. Novo nastali centri za socialno delo pa imajo v sklopu svojega delovanja tako imenovano strokovno službo, znotraj katere delujejo interventna služba. V prejšnji ureditvi so se morali centri za za socialno delo regijsko združevati za namene zagotavljanja strokovnjakov v interventnih službah, kar sedaj z novo ureditvijo ni več potrebno. Veliko je bilo govora in pomislekov iz vidika uspešnosti delovanja centrov za socialno delo po reorganizaciji. Glede ocene učinkov delovanja je ministrica že v svoji dopolnitvi odgovora na ustno poslansko vprašanje poslanca Siterja opozorila, da bodo učinke delovanja centrov za socialno delo merjeni na mesečni ravni. Končni dokument o uspešnosti reorganizacije in doseganje ciljev pa bo pripravljen v mesecu juniju. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca se zavedamo pomembnosti delovanja centrov za socialno delo. Zavedamo se tudi, kako zelo je pomembno, da imajo centri za socialno delo zadostno količino kadra, ki je strokovno usposobljen. Le tako se lahko zagotovi kakovostno izvajanje storitev, ki si ga državljani republike definitivno zaslužijo, zato bomo tudi sami pozorni na končno oceno učinkovitosti delovanja.